No sabemos las causas, seguramente, pero sí sabemos algunas cosas que hemos de llamar por su nombre ha habido negligencia en actuaciones políticas y ha habido negligencia en el Gobierno federal alemán

Y esa negligencia ha tenido consecuencias criminales sobre un Estado, que ha sido el Estado español, y sobre su sector más importante, la agricultura ha llevado a la ruina familiar a miles de personas y pequeños empresarios y ha desprestigiado para mucho tiempo la economía. Le pido que vaya usted hoy al Consejo y pida indemnizaciones totales para esos afectados, ya que no podemos pedir la vida para los muertos. Y que se revisen los sistemas de control. Y que se exija responsabilidad a la señora Merkel. Y que se le pida menos arrogancia y más diligencia.

No puede ignorar sus responsabilidades. No puede refugiarse bajo un Estado descentralizado y federal para causar los daños que ha causado. Un poco más de humildad, un poco más de buena gestión y un poco menos de conservadurismo habrían ido muy bien para que esta crisis no se le escapara de las manos y España y otros agricultores del sur no tuviéramos que sufrir sus penosas consecuencias. Revise usted los controles, revise usted los sistemas de alerta y pida responsabilidades, porque en España se lo estamos pidiendo, señor Comisario